vatnarannsóknir sameining hafrannsóknastofnunar og veiðimálastofnunar og hins vegar frumvarp tillaga um breytingar á ýmsum lögum vegna sameiningar hafrannsóknastofnunar og veiðimálastofnunar með frumvarpi til laga um haf og vatnarannsóknir er lagt til að hafrannsóknastofnun og veiðimálastofnun verði sameinaðar í sjálfstæða rannsókna og ráðgjafarstofnun haf og vatnarannsóknir frá fyrsta janúar tvö þúsund og sextán markmið sameiningarinnar er að búa til öfluga rannsóknastofnun og efla vísindalega þekkingu á umhverfi og lifandi auðlindum í hafi og ferskvatni þess er fyrst og fremst vænst að með sameiningunni náist fram faglegur og stjórnunarlegur ávinningur sem komi fram í enn öflugri stofnun m eð fjölbreyttari þekkingargrunni starfsfólksins megináhersla er lögð á faglega styrkingu og aukna skilvirkni en auk þess má reikna með nokkrum fjárhagslegum samlegðaráhrifum sérstaklega þegar til lengri tíma er litið stofnunin heyrir undir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra sem skipar henni forstjóra og ráðgjafarnefnd honum til ráðuneytis en ekki er gert ráð fyrir sérstakri stjórn við stofnunina áhersla er lögð á að hin nýja stofnun ræki samstarf við háskóla og aðra rannsóknastofnanir á sama sviði þá er skilgreint í frumvarpinu hvernig stofnunin verði fjármögnuð og henni veitt heimild til að fengnu samþykki ráðherra að eiga aðild að rannsókna og þróunarfyrirtækjum sem hagnýta niðurstöðu frá stofnuninni og geta árið hlutafélög og eða önnur félög með takmarkaðri ábyrgð þannig er henni nýju stofnun ætluð sömu meginhlutverk og hafrannsóknastofnun og veiðimálastofnun sinna nú og gert ráð fyrir að stofnunin fái sambærileg starfsskilyrði stjórnskipulega hugmyndin um sameiningu hafrannsóknastofnunar og veiðimálastofnunar er ekki ný af nálinni árið tvö þúsund og níu fól þáverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra ráðgjafarfyrirtækinu parx viðskiptaráðgjöf ibm að meta möguleika til frekari samþættingar við framkvæmd verkefna stofnana sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytisins þær stofnanir sem komu til skoðunar voru fiskistofa hafrannsóknastofnun veiðimálastofnun matvælastofnun og fyrirtækið matís o h f í skýrslu parx voru settar fram þrjár tillögur og þar af ein um samþættingu veiðimálastofnunar og hafrannsóknastofnunar um það segir meðal annars í skýrslunni með leyfi forseta sú hugmynd sem oftast var nefnd í vinnu ráðgjafa var að veiðimálastofnun og hafrannsóknastofnun yrðu gerðar að einni stofnun lagt er til að það yrði gert á grundvelli samþættingar sem felur í sér að starfsemin yrði mótuð að nýju frá grunni og viðfangsefni aðferðir og verkferlar samþætt í nýju skipulagi og fyrirkomulagi þá segir enn fremur áfram með leyfi forseta það er mat parx að í þessari tillögu um samþættingu á starfsemi hafrannsóknastofnunarinnar og veiðimálastofnunar felist faglegur stjórnunar og rekstrarlegur ávinningur í þeim verkefnum sem heyra undir þær í dag mikilvægt er að fram komi að þessi tillaga felur ekki í sér að önnur stofnun yfirtaki hina það er að sú minni verði svið eða deild innan þeirrar stóru heldur fremur að til verði ný stofnun þar sem vísindamenn stjórnendur gagnagrunnar og arfleifðin myndi grunn að nýrri og breyttri starfsemi sem tekur mið af breytingum í fjárhagslegu umhverfi opinbers rekstrar á íslandi í framhaldi af vinnu parx fól þáverandi ráðherra sama ráðgjafa sem þá hafði sameinast capacent að vinna með forstjórum hafrannsóknastofnunar og veiðimálastofnunar ásamt skrifstofustjóra í ráðuneytinu að nánari greiningu og mati á samstarfsmöguleikum stofnananna sú vinna fór fram og skilaði capacent skýrslu sem er fylgiskjal með frumvarpi þessu starfshópurinn lagði til að stofnanirnar gerðu með sér heildstæðan samstarfs rannsókna og þróunarsamning sem meðal annars fæli í sér samrekstur á stoðþjónustu og að stofnanirnar mundu deila húsnæði af ýmsum ástæðum varð ekki af neinni samþættingu eða var gengið frá samstarfssamningi milli hafrannsóknastofnunar og veiðimálastofnunar á síðasta kjörtímabili í samræmi við stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar þar sem áhersla er meðal annars lögð á að hagræða og auka skilvirkni stofnana samhæfa rekstrargrunna og rekstrarumhverfi ríkisstofnana sem stunda rannsóknir og þróun og sameina stofnanir ákvað ég að láta semja frumvarp um sameiningu umræddra stofnana og byggði þá meðal annars á undirbúningsvinnu þeirri sem ég hef nú lauslega greint frá og fylgir hér frumvarpinu eins og áður greindi er meginmarkmið með sameiningu hafrannsóknastofnunar og veiðimálastofnunar að styrkja þessa starfsemi faglega ná frá aukinni skilvirkni og auka aðkomu og samstarf við háskóla á sviði haf og vatnarannsókna auk þess má reikna með nokkrum sparnaði þegar fram í sækir eins og fram kemur í kostnaðarumsögn fjármála og efnahagsráðuneytisins ég vil þó í því sambandi draga fram þá staðreynd að verulega hefur þrengt að rekstri hafrannsóknastofnunar og reyndar einnig veiðimálastofnunar síðastliðinn áratug sem ég veit að háttvirtum þingmönnum er vel kunnugt um ég tel því einsýnt að reynt verði að láta starfsemina njóta þess sparnaðar sem sameiningin getur skilað á komandi árum sú leið er farin í þessu frumvarpi að öll störf hjá hafrannsóknastofnun og veiðimálastofnun verða lög niður við gildistöku laga en öllum starfsmönnum

frumvarpið gerir og ráð fyrir því að þegar og ef það verður að lögum sé heimilt strax að auglýsa starf forstjóra og er hugsunin sú að hann hafi sem rýmstan tíma til að skipuleggja nýja stofnun og ganga frá starfsmannamálum áður en stofnunin tekur til starfa fyrsta janúar tvö þúsund og sextán frumvörpin voru auk þess að vera til kynningar á vef ráðuneytisins í sumar sent helstu hagsmunaaðilum er málið varða og öllum hlutaðeigandi stéttarfélögum til umsagnar athugasemdir í umsögnum sneru að réttinda og kjaramálum starfsfólks formi sameiningar og nafngift og ein krafa kom frá um tiltekið innra skipulag nýrrar stofnunar farið var vandlega yfir umsagnirnar í ráðuneytinu en ekki talið rétt að breyta frumvarpinu með sameiningu stofnananna sem hér um ræðir næst fram samþætting í störfum samstarf við háskólasamfélagið verður styrkt og tækifæri til samnýtingar tækja og búnaðar aukast rætt hefur verið um að fækka og stækka rekstrareiningar ríkisins er þetta frumvarp liður í þeirri aðgerð verði frumvarpi að lögum verður til öflug rannsóknastofnun á sviði haf og vatnarannsókna sem ætla má að sé samkeppnisfærari en fyrr þegar kemur samstarfi í alþjóðaverkefnum og sókn í samkeppnissjóði sem því tengjast með frumvarpi til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna sameiningar hafrannsóknastofnunar og veiðimálastofnunar er einungis breytt nöfnum stofnananna þar sem vísað er til þeirra í lögum nema í tveim tilfellum þar sem fjallað um tilnefningar af hálfu stofnananna herra forseti frumvörp þessi hafa áður verið lögð fyrir alþingi á hundrað fertugasta og fjórða löggjafarþingi það er síðastliðið vor eða vetur tvö þúsund og fjórtán til tvö þúsund og fimmtán en voru ekki útrædd við meðferð málsins fyrir alþingi lagði atvinnuveganefnd fram tilteknar breytingartillögur á frumvarpinu í frumvörpum þessum er ekki tekin afstaða til eða fjallað um umræddar breytingartillögur en gert ráð fyrir að við meðferð málsins á alþingi nú muni atvinnuveganefnd áfram gera viðeigandi breytingartillögur á frumvarpinu sem teknar verða til umræðu á þinginu í samræmi við gildandi reglur um það efni virðulegi forseti á fylgiskjölum með frumvörpum þessum er að finna kostnaðarumsagnir fjármála og efnahagsráðuneytisins um frumvörpin ég vil að öðru leyti vísa til greinargerða þeirra er fylgja frumvörpunum en þar er ítarlega fjallað um og gerð grein fyrir efni þeirra að lokinni þessari umræðu legg ég til